Od początku kadencji zajmuję się problematyką budżetu, problematyką finansów w obszarze kompetencji kultura, edukacja, sport i turystyka, i z tego też powodu nie mam żadnych kłopotów z akceptacją mandatu do rozmów trójstronnych, jak i również tego etapu prac nad budżetem. To, na co chcę zwrócić uwagę, to jednak na fakt pewnego równoległego debatowania nad różnymi pozycjami z efektem, muszę powiedzieć, daleko odbiegającym od oczekiwań. Z jednej strony odbiera się kulturze środki finansowe na tworzony Europejski Korpus Solidarności, zapowiadając rekompensatę, której na tym etapie nigdzie zapisanej nie ma.